Nous savons bien que, d'une certaine façon, ce cycle était mort né il portait dans ses gènes tellement de contradictions qu'il ne pouvait pas aboutir, mais c'est finalement la situation internationale nous étions juste après le 11 septembre qui a imposé à tous les pays de signer à Doha. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une crise de confiance de la communauté internationale, mais d'abord d'une crise de la mondialisation, et l'enjeu est bien de ne plus se poser la question du toujours plus de libéralisation, mais évidemment de se poser celle de la régulation, dans un monde où nous constatons tous aujourd'hui les dégâts de la mondialisation des échanges, que ce soit du point de vue environnemental ou du point de vue social.

Comment garantissons nous le libre exercice de la liberté syndicale partout dans le monde? Comment l'Europe peut elle conditionner ces échanges à la reconnaissance et à l'exercice de la liberté syndicale? Ce sont là les questions qu'il faut aujourd'hui se poser, que l'Europe doit se poser quand elle s'inscrit dans un cadre multilatéral. Prenons acte de la fin du cycle Doha, adoptons un paquet limité, réservé, restreint aux pays les moins avancés mais lançons surtout un processus ambitieux et transparent de réforme de l'Organisation mondiale du commerce, processus qui garantit la participation équitable de toutes les parties prenantes et les intérêts, notamment des pays les plus faibles